Meine Damen und Herren! Wer spricht heute in Europa eigentlich noch vom Frauenwahlrecht?

Freiwillige Selbstverpflichtungen funktionieren entweder nicht oder sie werden erst gar nicht eingegangen, und das gilt für die Wirtschaft genauso wie für die Politik.

Aber die Realität in den Parlamenten und in den Parteien ist eine ganz andere. In der Wirtschaft wird in zahlreichen Studien belegt, dass eine gleichmäßige Beteiligung von Frauen und Männern in Führungspositionen den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens deutlich verbessert.

Als Liberale bin ich für Wettbewerb, und ich bin für freie und faire Marktwirtschaft. Aber beides funktioniert nur, wenn es Rahmenbedingungen gibt, die eben genau diese Freiheit und diese Fairness erlauben.